die Selbstverbrennung von Menschen für uns ein Anzeichen dafür sein sollte, wie verzweifelt diese Minderheit im Berggebiet in Tibet derzeit ist.

wenn die Situation eine entsprechende Dramatik erreicht hat.